Plus la responsabilité budgétaire avance à marche forcée, plus il y a de pauvres et de précarité dans les sociétés.

Il ne faut pas dire pas de responsabilités budgétaires, il faut simplement dire ralentir le rythme et relancer l'économie.

On en arrive au budget européen.

Nous devons être conséquents.

Chers collègues, ici, dans ce Parlement, nous sommes élus dans des partis différents, mais nous ne sommes pas les courroies de transmission de nos partis nationaux ni de nos gouvernements. Nous ne sommes pas cela. Nous n'avons pas été élus députés européens pour représenter nos gouvernements. Au Conseil, ils le font.

Ici, il faut développer l'idée de l'intérêt général européen. Et l'intérêt général européen, c'est justement une relance, une croissance intelligente, une nouvelle politique industrielle de l'Europe.

L'Europe serait grande si, matériellement, elle était capable de répondre à l'angoisse des jeunes. Pour cela, il faut un budget.

Vous avez fait une proposition de budget européen pluriannuel sérieux, mais ou bien vous avez fait n'importe quoi, ou bien c'était sérieux. Si c'était sérieux, vous ne pouvez pas dire oui à ce qu'a décidé le Conseil. Vous ne pouvez pas dire oui. C'est le contraire qu'il faut dire Dans ces conditions, en plus, on oblige le Président de ce Parlement à signer un budget déficitaire, qui va à l'encontre des traités. Or, tout le monde sait qu'avec le budget de cette année et le budget de l'année prochaine, l'Europe sera en cessation de paiement à l'automne prochain l'Europe ne pourra pas payer, même avec les plafonds décidés. C'est pourquoi ne dites pas seulement oui à la résolution aujourd'hui, mais soyez prêts à refuser le budget pluriannuel en juin, pour qu'enfin le Conseil européen et les gouvernements européens comprennent ça ne peut pas continuer ainsi.